Voorzitter, ik heb eigenlijk een heel eenvoudige vraag.

Kunt u mij uitleggen waarom de Turks Cypriotische collega's niet hier in dit Parlement vertegenwoordigd zijn, zodat ze dat zelf kunnen vertellen?